Maar het echte probleem wordt zelden of nooit benoemd de massale toestroom van moslimracisten die verantwoordelijk zijn voor 99 van het antisemitisch geweld in de Europese Unie. Dat is de waarheid.

Jullie lopen eigenlijk een oorlog achter. Voorts moet ik jullie aanmanen om te stoppen met rechtse nationalistische collega's racisten te noemen als zij kiezen voor het eigen volk en de bescherming van onze grenzen.